Az elmúlt néhány napban Európának egyik olyan régiójában jártam, amely az elmúlt száz év folyamán nem volt mindig egyike a legbékésebb és legfejlettebb régióknak, de mára méltán nevezhetjük annak. Dél Tirolról van szó, erről az Olaszországhoz tartozó, de jelentős németajkú lakossággal rendelkező területi autonómiával bíró régióról, amely mára Olaszország és Európa egyik legfejlettebb része. Az egymás mellett élő népcsoportok között nem volt mindig egyetértés, a történelem viszontagságait nem tudták meg nem történtté tenni, de párbeszéddel, tárgyalással, Olaszország és Ausztira közötti sorozatos egyeztetéssel, egymás szempontjainak figyelembevételével elérték azt, hogy ma harmonikus és békés példáját adják a területi autonómia intézményének, és egyértelműen stabilitást hoztak egy korábbi feszültségektől terhes régióba.